ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lánasjóð íslenskum námsmanna flutningsmenn að þessari þingsályktunartillögu eru ásamt þeim sem hér stendur háttvirtur þingmaður guðni ágústsson siv friðleifsdóttir og magnús stefánsson hæstvirtur forseti í þeim breytingartillögum sem við gerum grein fyrir hér í þessu frumvarpi

svohljóðandi að þriðjungur af upphæð námsláns breytist í styrk ljúki námsmaður lokaprófum á tilskildum tíma samkvæmt reglum viðkomandi skóla sem háðar eru samþykki menntamálaráðherra í greinargerð með

bilinu nítján til fimmtíu og sjö prósent eftir eins árs nám það var meira meðal nemenda ríkisháskólanna en þeirra einkareknu brottfall í svo miklum mæli er menntakerfinu dýrt og mikilvægt er að sporna við því með tiltækum ráðum öflug náms og starfsráðgjöf er mikilvægur hlekkur í þeirri viðleitni en auk þess má nýta hagræna hvata til þess að hvetja námsmenn til að ljúka námi sem þeir hefja víða á norðurlöndunum tíðkast að verðlauna námsmenn fyrir að ljúka formlegu námi með viðunandi hætti og á tilskildum tíma með því að breyta hluta námslána þeirra í óafturkræfan styrk í því er fólginn sparnaður fyrir menntakerfið í heild þar sem hvati til þess að ljúka námi á tilsettum tíma er aukinn verulega og sparnaður næst á móti í menntakerfinu í frumvarpi þessu er lagt til að íslendingar feti í fótspor frændþjóða sinna með viðlíka tilhögun íslenska leiðin verði sú að ljúki námsmaður námi samkvæmt reglum viðkomandi skóla og á tilskildum tíma breytist þriðjungur af námsláni hans í óafturkræfan styrk sem hvorki verði tekjutengdur eða skattlagður víðast hvar á norðurlöndunum eru námsstyrkir ekki bundnir því skilyrði að námsmaður ljúki formlegu námi en hér er lagt til að svo verði breyting af þessu tagi hvetur mjög til þess að námsmenn ljúki námi á þeim tíma sem skólinn miðar við þó er gert ráð fyrir að námsmenn sem ljúka námi ekki á tilskildum tíma en geta framvísað vottorði um lögmætar tafir njóti þessara breytinga lögmætar tafir eru skilgreindar af stjórn lín en gætu meðal annars verið langtímaveikindi fæðingarorlof og slys sem hamla námi tímabundið áætlaður kostnaður við þessa lagabreytingu er um einn komma sex milljarðar króna útlán lín eru um níu komma fimm milljarðar króna í ár og eru áætluð tíu komma sjö milljarðar króna árið tvö þúsund og átta árlegt framlag ríkisins er samkvæmt nýjustu útreikningum ríkisendurskoðunar fimmtíu og eitt prósent af heildarútlánum sem skýrist af vaxtaniðurgreiðslum annars vegar og afföllum hins vegar í heildina mundi kosta rúma þrjá milljarða króna að breyta þriðjungi námslána í styrk en þar sem helmingurinn er nú þegar ríkisframlag vegna áður greindra ástæðna er breytingin hér metin á einum komma sex milljarða króna á móti kemur sparnaður í menntakerfinu ljúki námsmenn námi á tilskildum tíma gert er ráð fyrir að stjórn lánasjóðs íslenskra námsmanna skeri úr um álitamál sem kunna að rísa vegna þessa líkt og öðrum úrskurðum stjórnar má skjóta þeim til málskotsnefndar sem skipuð er af menntamálaráðherra samanber fimmtu grein a í lögunum að sama skapi þarf í þessu samhengi að huga að stöðu þeirra nemenda sem stunda lánshæft lán en kjósa að taka ekki lán hjá lánasjóði íslenskra námsmanna á síðasta námsári voru sextán til átján þúsund nemendur í háskólum og sérskólum á háskólastigi á íslandi lánþegar lín á sama tímabili voru rétt rúmlega níu þúsund talsins

framsóknarmenn vilja meta reynsluna af þessu máli þegar fram í sækir til að gæta jafnræðis meðal námsmanna og skoða alvarlega þann möguleika að jafna möguleika námsmanna til þess að hljóta styrk bæði þeirra sem taka lán til framfærslu á námstíma og hinna sem kjósa að framfleyta sér með öðrum hætti mætti hugsa sér að þeir gætu sótt um styrk að námi loknu þar sem tekið yrði tillit til tekna viðkomandi á námstímanum styrkirnir yrðu þó tekjutengdir með sama hætti og útreikningar og lánshæfi lántaka gera ráð fyrir þetta er í fáum orðum efnisinnihald þess frumvarps sem við framsóknarmenn höfum raðað mjög framarlega í forgangsröð okkar þingflokkar sem eiga sæti á alþingi forgangsröðuðu sínum málum í ákveðna röð til þess að allir þingflokkar gætu komið að þeim áherslumálum sem þeir leggja mesta áherslu á á framfæri í þingsölum alþingis og þetta er það mál sem þingflokkur framsóknarmanna leggur hvað mesta áherslu á frá því að þessu frumvarpi var dreift í þingsölum þá hefur farið fram mikil umræða í þjóðfélaginu um þær breytingar sem hér eru lagðar til og hef ég fundið fyrir víðtækum stuðningi í samfélaginu við þessar breytingar meðal annars hafa komið ályktanir frá samtökum íslenskra námsmanna erlendis frá samtökum stúdenta við háskólann á akureyri og frá stúdentaráði háskóla íslands það er því ljóst að það er gaumgæfilega fylgst með afdrifum þessa frumvarps innan háskólasamfélagsins enda er hér um mjög mikið hagsmunamál að ræða fyrir stúdenta í landinu þetta mál var einnig rætt mikið í aðdraganda síðustu kosninga á fjölmörgum fundum sem við frambjóðendur fórum á þar og fannst mér vera þó nokkur samhljómur á milli flokka í þeirri umræðu sem þá var tekin sérstaklega fann ég fyrirsamhljómi á milli þingmanna og frambjóðenda framsóknarflokksins og samfylkingarinnar í þessum efnum enda er það svo að þingmenn samfylkingarinnar lögðu fram frumvarp til laga um breytingu á lánasjóði íslenskum námsmanna á síðasta kjörtímabili en frumvarp sem er ekki að öllu leyti eins og það frumvarp sem hér að framan greinir við framsóknarmenn viljum að örlítið hærra hlutfall af námslánum breytist í styrk heldur en þá var kveðið á um en það er enginn gríðarlegur grundvallarmunur á þessum frumvörpum sem þar hafa verið lögð fram ég á von á því í ljósi þeirrar umræðu sem þá fór fram að þetta frumvarp njóti víðtæks stuðnings í þingsölum alþingis því hér er um mjög gott mál að ræða við megum ekki líta á útgjöld til menntamála sem bein útgjöld það er akkúrat fjárfesting fjárfesting í þekkingu og þar af leiðandi fjárfesting í hagvexti þjóðarinnar til framtíðar litið ef við berum okkur saman við dani þá er munurinn á okkar þjóðum sá að við íslendingar búum við gríðarlegar náttúruauðlindir danir búa ekki við hliðstæðar náttúruauðlindir eins og við íslendingar þeir áttuðu sig á því fyrir löngu síðan að það væri nauðsynlegt að fjárfesta í menntun enda er það svo að menntakerfi dana er mjög framsækið og við erum að feta í svipaða átt hvað það varðar aðrar norðurlandaþjóðir hafa farið svipaða leið þannig að við íslendingar erum aftarlega á merinni hvað þessu líður hins vegar ber að nefna það þar sem sá sem hér stendur var hluti af síðustu ríkisstjórn að framlög til menntamála í tíð þáverandi ríkisstjórnar jukust gríðarlega og framlög til menntamála

aldrei hefur verið eins mikil gróska á háskólastiginu framhaldsskólastiginu þannig að þau miklu framlög og sú fjárfesting sem þáverandi stjórnvöld hafa lagt til menntamála hefur skilað sér í miklum mæli ég hef trú á því vil sjá það og hef þá sýn að við íslendingar eigum að vera fremstir meðal þjóða þegar kemur að menntamálum og uppbyggingu menntamála því þetta er sú framtíð sem við viljum byggja á að auka þekkingu okkar sem þjóðar og þetta frumvarp er hluti af því að móta þá framtíðarsýn að styrkja okkur sem þjóð hvað þetta varðar ég nefndi það hér áðan að kostnaður vegna þessa frumvarps er áætlaður eitt komma sex milljarðar króna það er beinn kostnaður hins vegar höfum við ekki gert ráð fyrir því og tekið tillit til þess að verði þetta að veruleika verður íslenskt skólakerfi skilvirkara það verður meiri hvati fyrir nemendur að ljúka námi á tilsettum tíma þar af leiðandi mun það skila þjóðfélaginu hæfu vinnuafli fyrr heldur en ella og því mundi þetta hafa mjög jákvæð áhrif á ríkissjóð í því tilliti sé litið til þess hvað varðar framlög til menntastofnana það er skilvirkni þeirra og jafnframt til skattgreiðslna almennings eða þeirra sem kæmu fyrr út á vinnumarkaðinn heldur en ella eins og ég nefndi áðan var það ágætt frumvarp sem var lagt fram af háttvirtum þingmönnum samfylkingarinnar sem fól svipaðar efnisbreytingar í för með sér reyndar að nokkru leyti víðtækara tók á fleiri málum en þar voru meðal annars flutningsmenn hæstvirtir ráðherrar björgvin g sigurðsson ingibjörg sólrún gísladóttir össur skarphéðinsson og þórunn sveinbjarnardóttir ásamt háttvirtum þingmönnum sem sitja nú á alþingi þeim lúðvík bergvinssyni katrínu júlíusdóttur helga hjörvar einari má sigurðarsyni a ágústi ólafi ágústssyni þannig að ég hef ástæðu til að ætla að hér sé breið samstaða um þetta mál í ljósi þess að það er ekki gríðarlegur munur á þessum frumvörpum en við höfum viljað kjósa að horfa þrengra á þessi mál framsóknarmenn með það að markmiði að bæta sérstaklega þennan þátt í kjörum námsmanna hæstvirtur forseti ég vona og a að lokinni þessari umræðu að þetta mál fái hraða og góða afgreiðslu í háttvirtri menntamálanefnd að lokinni þessari umræðu og það er mjög mikilvægt að þeir þingmenn sem sitja í þeirri nefnd vinni mjög vel og hratt að þessu máli enda er hér um að ræða eitt brýnasta úrlausnarefni fyrir íslenska námsmenn á síðari tímum og ég hef í ljósi viðbragða úr samfélaginu sérstaklega frá námsmönnum orðið var við að það er mikill áhugi fyrir því hjá íslenskum námslánum í háskólum landsins að þetta frumvarp verði að veruleika sem allra fyrst